Die europäische Unterstützung für den Libanon beläuft sich mittlerweile auf gut 860 Millionen Euro jährlich. Das begrüße ich, stemmt doch das kleine Land mit über einer Million offizieller Flüchtlinge die Hauptlast, was die Aufnahme von Flüchtlingen in der Region angeht. Doch wir brauchen eine stärkere Zweckbindung dieser Mittel. Der Libanon war über Jahre Vorbild für die Integration verschiedener Religionen. Das ist durch das Vordringen extremistischer islamischer Kräfte massiv gefährdet. Insbesondere die Situation der Christen droht sich nachhaltig zu verschlimmern.

Die Union muss daher ihre Finanzhilfen für die Bewältigung der Flüchtlingskrise auch an Bedingungen knüpfen. Religiösen Minderheiten gehört auch in Flüchtlingslagern Schutz geboten, notfalls auch durch konfessionell getrennte Camps.